Elnök Úr, erős és jól működő civil társadalom nélkül nincs demokrácia. A civil szerveződések nagyon hatékonyan tudják segíteni a társadalmi problémák kezelését, miközben megteremtik az állampolgárok számára a politikai cselekvésnek a lehetőségét. Az utóbbi időben annak vagyunk tanúi, hogy illiberális demokráciákban, mindenekelőtt Magyarországon és Lengyelországban, kormányok brutális módon igyekeznek megakadályozni a civil szervezetek működését. Igen, idegen hatalmak ügynökeinek bélyegzik őket, különadókat vetnek rájuk ki, hogy pénzügyileg is lehetetlenné tegyék a munkájukat, célzatosan ellenük irányuló törvényeket fogadnak el, sőt, titkosszolgálati eszközök bevetésével igyekeznek őket megfélemlíteni. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlamentnek alapvető politikai és morális felelőssége, hogy határozottan felemelje a szavát ez ellen a diktatórikus politikai gyakorlat ellen. Mindenki, aki civil szerveződések ellen fordul, aki megpróbálja akadályozni a munkájukat, az tudatosan szembefordul az Európai Unió alapértékeivel, a demokráciával és a jogállamisággal. De nemcsak szavakra van szükség, hanem tettekre is. Ezért azt javaslom, hogy az Európai Unió haladéktalanul hozzon létre egy demokráciaalapot, ahova az Európai Unió tagállamaiban működő civil szervezetek közvetlenül tudnak folyamodni anyagi támogatásért, nemcsak projektek, hanem a hosszú távú működés feltételeinek biztosítása érdekében is. Ha nem támogatjuk a civil szervezeteket, maga a jogállamiság és a demokrácia kerül veszélybe.